og hefur starfað nefnd á hans vegum meðal annars til að endurskoða lögin um atvinnuleysistryggingar og að skoða vinnumarkaðsaðgerðir einkum fyrir þá sem eru langtímaatvinnulausir atvinnulausir einkum langtímaatvinnulausir lifa margir við mjög bág kjör og það verður ekki komist hjá því að bæta verulega kjör þeirra þetta fólk er oft í sárri neyð atvinnuleysisbætur duga hvergi og það þarf iðulega að leita á náðir hjálparsamtaka kjör atvinnulausra voru skert verulega þegar ríkisstjórnin rauf

á ári en fyrir tilstilli verkalýðshreyfingarinnar hafa kjör atvinnulausra verið bætt lítillega frá því sem var þegar ríkisstjórnin tók við og enn virðist það vera svo að verkalýðshreyfingin er í fararbroddi nú fyrir því að bæta enn frekar kjör þegar hópa við í samfylkingunni höfum talað mjög fyrir bættum kjörum atvinnulausra og meðal annars flutt frumvarp um að lögfest verði ákvæði um sérstaka desemberuppbót til þeirra einstaklinga sem eiga rétt á atvinnuleysisbótum elli og örorkulífeyrisþegar eiga rétt á þrjátíu prósent uppbót í desember á fjárhæðum tekjutryggingar og tekjutryggingarauka og hið sama gildir um þá sem starfa á almennum vinnumarkaði auk þess sem þeir fá sérstakar orlofsuppbætur því er það með öllu óskiljanlegt að atvinnuleysið þeir sem verst eru staddir í þjóðfélaginu fái ekki þessar uppbætur á sín kjör ég man ekki betur heldur en þessar jólauppbætur hafi verið til staðar áður en þessi ríkisstjórn tók við á árinu nítján hundruð níutíu og fimm um það er spurt hvort fyrirhugað sé að atvinnulausir fái desember og orlofsuppbót eins og aðrir á vinnumarkaði sem og lífeyrisþegar hér er ekki um háar fjárhæðir að ræða sennilega hundrað fimmtíu hundrað sjötíu og fimm milljónir króna og auðvitað sanngirnismál að atvinnulausir séu ekki á einhverjum sérbás og fái ekki orlofs eða desemberuppbætur líkt og aðrir þessi fyrirspurn var lögð fram í byrjun þings en nú hefur komið fram að verkalýðshreyfingin hefur náð fram í tengslum við kjarasamninga verulegum breytingum á atvinnuleysisbótum meðal annars á tekjutengingu þeirra sem ber að fagna ágætt væri að fá fram hjá hæstvirtum ráðherra hvernig útfærslan er hugsuð hvenær breytingarnar taka gildi og hvort áhorf séu uppi um lögfestingu þeirra nú fyrir jólaleyfi eða að minnsta kosti þeim hluta sem lýtur að hækkun grunnbóta einnig væri áhugavert að heyra frá ráðherranum sem ég nefndi nú í vikunni hvort greiðslur til foreldra langveikra barna sem áformað er að flytja frumvarp um taki mið af þessum breytingum og ég hef áður spurt um vinnumarkaðsaðgerðir og ítreka það hér í þessari fyrirspurn hvað sé á döfinni varðandi vinnumarkaðsaðgerðir fyrir langtímaatvinnullausa hvort fyrirhugað sé að bæta stöðu þeirra